Aber was wir heute erlebt haben, ist hilfloser Aktionismus von einigen Europäern, die sich nicht zu helfen wissen, wie sie mit einer Situation, in der es in einigen unserer Mitgliedstaaten viele arbeitslose Jugendliche gibt, umgehen sollen. Das ist ein Armutszeugnis für uns. Ich glaube nicht, dass eine so genannte Jobgarantie in irgendeiner Form helfen wird.

Das kann kein Zukunftsmodell und keine wirkliche Garantie sein. Ich halte das für hilflosen Aktionismus.

Dafür ist beispielsweise meine Heimatregion Bayern vorbildlich. Wir haben Vollbeschäftigung, auch für Jugendliche.